Señora presidenta, quisiera comenzar mi intervención dando el pésame y mostrando mi solidaridad a las familias tanto de las víctimas del terremoto acontecido en Albania, como de los militares franceses fallecidos en Mali, en un accidente de combate.

Desde que llegué a este Parlamento —del cual soy una miembro novata, acabo de incorporarme en julio—, no ha habido sesión plenaria en la que no haya habido un debate acerca del medio ambiente en el que no hayan aparecido las palabras catástrofe, extremo, y en el que a los ciudadanos no les hayamos trasladado un mensaje de alarma y de catastrofismo que, sinceramente, me parece que es muy exagerado. Claro que lamentamos ver las imágenes de Venecia inundada, y claro que nos preocupa cómo proteger a las ciudades que, por los efectos de las catástrofes del medio ambiente, ven que su patrimonio se pone en peligro.

Debemos sacar del Parlamento ese alarmismo que está, sinceramente, exagerado y creo que debemos centrarnos en lo que es importante, que es dar soluciones reales a los ciudadanos, soluciones reales para el patrimonio histórico en Europa, y soluciones reales para evitar y prevenir futuras circunstancias naturales que ocurrirán, como siempre han ocurrido.